Bolo to prvý raz, keď OSN zdôraznila dôležitosť ochrany a plnej angažovanosti sa žien pri tvorbe mieru, udržiavaní mieru a pri prevencii konfliktov. Treba povedať, že za predchádzajúcich desať rokov sa vynaložilo veľa úsilia pre dosiahnutie tohto cieľa. Ale aj tak zneužívanie žien často zostáva hlavnou charakteristikou počas konfliktov. A čo viac, došlo k alarmujúcemu zvýšeniu častého a systematického násilia proti ženám počas konfliktov alebo aj po nich. Nebudem uvádzať konkrétne čísla, ale určite hodno spomenúť hrôzostrašné veci, ktoré sa udiali v Demokratickej republike Kongo,

Osobne som sa stretol a rozprával so ženami, ktoré boli obeťami násilia v čase vojny v bývalej Juhoslávii. Ich spomienky sú hrozné. Boli znásilnené, mučené, ponižované. Mnohé boli ostrakizované aj po skončení konfliktu. Ani koniec konfliktu totiž ešte negarantuje ukončenie násilia proti ženám. Mali by sme to mať stále na pamäti.

Som presvedčený, že je reálna šanca, aby sme to zmenili. Treba však politickú vôľu všetkých, aby sme pre to vytvorili reálne podmienky. Pri plnení tejto úlohy vidím aj možnosť pozitívneho príspevku vysokej predstaviteľky baronesy Ashtonovej a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá by mohla výrazne posilniť úlohu Európskej únie pri implementácii tejto dôležitej rezolúcie.